Panie Przewodniczący! Program Komisji jest ambitny, ale zabrakło mi jednego chciałabym, żeby Komisja większy nacisk położyła na implementację już istniejących reguł, praw, strategii i polityk. Tworzymy kolejne strategie, przygotowujemy nowe dokumenty, natomiast bardzo wiele rzeczy po prostu jest nierealizowanych, zwłaszcza w dziedzinie energetyki. Dlatego myślę, że to powinien być osobny, szczególny punkt w pracach Komisji. Jeśli Komisja nie będzie pilnowała realizacji już postanowionych praw, po prostu będzie mało wiarygodna i straci swoją legitymizację. W ten sposób dopuściliśmy również do dużych problemów finansowych w Europie, nie pilnując kryteriów z Maastricht. Wiele krajów ich powoli nie przestrzegało, przekraczało je i mamy w tej chwili bardzo duże kłopoty. Tak że może to jest mało efektowne, może to wygląda nie najlepiej na piśmie, ale myślę, że jest to kluczowe w pracy Komisji.